Über den richtigen Weg in den Klimadiskussionen da kann man wahrlich herzhaft streiten, und wir tun das. Ich stimme dem Kompromiss zu, aber nur weil das Tempo verlangsamt wurde. Die Emissionen landwirtschaftlicher Flächen, von Acker und von Grünland, gehören nicht in die Aufrechnung von LULUCF Faktoren. Auch der Vorschlag der Kommission, nationale Aktionspläne über die Aktivitäten im Bereich von LULUCF jetzt vorzulegen, war eine überzogene Forderung. Bis spätestens 2017 wird ein neues globales Klimaabkommen verhandelt. Es wäre jetzt ein falsches Signal, im vorauseilenden Gehorsam einen Sonderweg zu beschreiten, der vor allem im Bereich Landwirtschaft in keiner Weise ausgewogen und realistisch ist. Es muss jetzt darum gehen, auf internationaler Ebene faire und objektive Anrechnungsregelungen zu erarbeiten. Wir müssen achtgeben, dass wir nicht Schritt für Schritt ein Bürokratiemonstrum erschaffen, das sich zu einem Selbstläufer entwickelt und immer wieder neue Standards festschreibt, von denen man dann nicht mehr zurückkann. Bei den komplizierten Modellen, die vorliegen, um den Kohlenstoffaustausch zwischen Boden und Atmosphäre zu berechnen, wird nicht bedacht, welche Auswirkungen dies dann wirklich auf die Landwirtschaft hätte. Die Landwirtschaft muss eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Sie muss direkt und indirekt zur Ernährungssicherung einer wachsenden Weltbevölkerung beitragen, und sie ist ein wichtiger Sektor für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Wenn wir uns am grünen Tisch weitere Auflagen und Berichtspflichten für die Landwirtschaft ausdenken, dann scheinen viele zu vergessen, dass wir letztendlich auch von den Kleinbauern in allen Teilen der Welt, die oft gar nicht in der Lage sind, die komplizierten Berechnungen und Modelle umzusetzen, die Erfüllung aller Auflagen

Dies kann aber zu einer Abkehr von der Landbewirtschaftung führen. Der Wert von fruchtbarem Land steigt, und die Konkurrenz um Landressourcen wird zunehmen.